Spoštovani, gospod minister. Hvala lepa za ta odgovor in seveda, strinjam se z vami. Vedno je treba imeti neki sistem, ki selekcionira v primeru, da je vpisanih otrok preveč. Absolutno, ampak moje poslansko vprašanje in s tem zdaj pa tudi moja poslanska pobuda v skladu s poslovnikom gre prav v smeri, da se zopet, uvedejo sprejemni izpiti in ukine točkovni sistem. Res je, tudi sprejemni izpit je stres za otroka, tako kot ste rekli, ampak je stres enkratni dogodek. Govorimo pa sedaj o situaciji, ki so dvanajst-, trinajstletni otroci tri leta podvrženi velikemu stresu. Pa ne samo oni, tudi njihovi starši, vsi v tem primežu, da praktično vsaka zaključna ocena mora biti dobra. Kaj je razlika med sprejemnim izpitom in točkovnim sistemom v mojih očeh? Sprejemni izpit za določeno, šolo, določeno srednjo šolo je, predvidevam, vsaj tako je bilo v mojih časih, dajo poudarek na znanje s tistega področja. In iskali so talent pri otroku s tega področja. Mi pa s točkovnim sistemom pričakujemo, da bo nekdo, ki je super nadarjen za matematiko, hkrati enako super nadarjen za slovenščino in enako super nadarjen za telovadbo. Ker seveda v življenju nikoli ni tako. V Ameriki je sistem ravno drugačen. Na seveda na številnih priznanih šolah. Tam zaznajo kje je otrok talentiran, ga tam spodbujajo, ga tam poskušajo narediti nadpovprečnega in izjemnega, zanemarijo pa področje, kjer nima talentov. Kajti vsi imamo pač določene razlike. Tako da zaključujem to poslansko pobudo s tem, da se mi zdi ta to vprašanje zanimivo tudi v debati, financiranja javnih in zasebnih osnovnih šol, kjer so zagovorniki, financiranja zasebnih šol večkrat rekli, da so te namenjene bolj nadarjenim otrokom. Tistim, ki imajo večje talente in jih je treba bolj spodbujati, s čimer se naša stranka ne strinja. Hkrati pa ugotavljamo, da je, otroci na zasebni šoli lažje dosežejo boljše ocene. Hvala lepa.